Het is eigenlijk vrij kort samen te vatten droogte, honger en slecht bestuur leiden tot rampen, leiden tot extremisme. Het feit dat er nu duizenden Nigerianen op de vlucht zijn en in vluchtelingenkampen in Niger en in Kameroen terechtkomen, duidt op een situatie die niet meer in de hand te houden is. Dit Parlement roept de regering van Nigeria op zijn verantwoordelijkheid te nemen, te werken aan goed bestuur en te werken aan economische voorspoed. Nou is dat simpel gezegd en zul je een terroristengroep als Boko Haram niet zomaar uit de markt prijzen, want dit is natuurlijk wat we met z'n allen zouden willen, maar we kunnen ook niet simpelweg zeggen de manier waarop Boko Haram tewerk gaat, leidt tot alle rampspoed in Nigeria. Het feit dat Nigeria langzamerhand meer en meer een falende staat lijkt te worden, helpt hier niet aan mee.